herra forseti góðir landsmenn sá veldur miklu sem upphafinu veldur segir gamalt og gott íslenskt máltæki árið nítján hundruð níutíu og eitt urðu mikil kaflaskil í íslenskum stjórnmálum þá var leidd hér til öndvegis stefna ómengaðrar nýfrjálshyggju og einkavæðingar undir forustu sjálfstæðisflokksins

þann fyrsta febrúar síðastliðinn lauk erum kafla í okkar sögu hátt í átján ára valdatíma sjálfstæðisflokksins lauk í rústum banka og efnahagshruns og samfélagið var á barmi upplausnar það er því dálítið dapurlegt að sjá nýkjörinn formann sjálfstæðisflokksins koma svo hér og draga upp gamaldags hræðsluáróður

reynir að hræða fólk frá því að kjósa aðra í staðinn fyrir að reyna að sannfæra það um að kjósa sig nei ætli það sé nú ekki frekar í ljósi reynslunnar

það er við þetta tímabil þessa arfleifð sjálfstæðisflokksins sem við gerum upp reikningana í kosningunum laugardaginn tuttugasta og fimmta apríl næstkomandi um leið og við kjósum og að hinu leytinu til um framtíðina hvernig ísland viljum við öðruvísi ísland viljum við það aftur sem var og hrundi eða viljum við annað betra manneskjulegra og ekki síst heiðarlegra samfélag aðkoman var ekki burðug

fyrsta febrúar síðastliðnum það voru ærin verkefni sem lágu umkomulaus og afvelta fráfarandi ríkisstjórn hafði bersýnilega verið ekki bara ákvarðanatökufælin og verklítil hún hafði meira og minna verið óstarfhæf aðgerðaleysi var orðið að sjálfstæðu efnahagsúrræði það var aðgerð í sjálfu sér hjá henni að gera ekki neitt núverandi ríkisstjórn hefur við erfiðar aðstæður á skömmum tíma rúmum tveimur mánuðum komið ótrúlega miklu í verk ég ætla að fara yfir nokkur atriði í því sambandi ríkisstjórnin ákvað og boðaði þingkosningar ríkisstjórnin lagði fyrir alþingi viðamiklar tillögur um lýðræðis og stjórnskipunarumbætur í formi frumvarps til stjórnskipunarlaga og kosningalaga frumvarp um endurskipulagningu seðlabankans er orðið að lögum eftirlaunalög um afnám lífeyris og sérréttinda ráðherra og alþingismanna að fullu og öllu er orðið að lögum opnað hefur verið fyrir aðgang fólks að séreignarsparnaði og hafa yfir tuttugu þúsund manns þegar ákveðið að nýta sér það nauðungaruppboð hafa verið stöðvuð fram á haust aðfararfrestir lengdir og fleira í þeim dúr aðgangur sérskipaðs saksóknara að hvers kyns gögnum hefur verið tryggður embættið stóreflt ekki síst með ráðningu rannsóknardómarans evu joly gagnsæi hefur verið tryggt í störfum fjármálaeftirlitsins

stórhækkun vaxtabóta bíður afgreiðslu dráttarvextir hafa verið lækkaðir með lögum endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna vinnu á byggingarstað hefur verið hækkuð úr sextíu í hundrað prósent til að örva byggingariðnaðinn og útvíkkun meðal annars til sveitarfélaga frumvarp um gjalddagaaðlögun fyrir atvinnulífið hefur verið lögfest fyrirtækjum hefur verið auðveldað að gera upp virðisaukaskatt og þar á meðal bændum sérstaklega bjargráðasjóði verður beitt til að auðvelda bændum áburðarkaup og viðræður eru hafnar milli ríkisvaldsins og bændasamtakanna um meðferð þeirra skerðinga á búvörusamningi sem fyrri ríkisstjórn ákvað frumvarp um að loka skattaskjólum bíður lokaafgreiðslu mikilvæg frumvörp um fjármálafyrirtæki og fjármálamarkaðinn bíða afgreiðslu velferðarvakt hefur verið komið á teknar hafa verið saman kynntar og lagðar upp á netið á island punktur is upplýsingar um stöðu og horfur þjóðarbúsins og ríkissjóðs þar með var staðið við loforð um að upplýsa um þá hluti og segja þjóðinni satt ákveðið hefur verið að innleiða árósasamninginn mikilvæga réttarbót á sviði umhverfismála hætt var við að selja inn á sjúkrahús stjórn lín hefur verið endurskipulögð eftir átján ára yfirstjórn sjálfstæðisflokksins kynjuð hagstjórn verður innleidd dagpeningar hafa verið lækkaðir og ýmis forréttindi ráðherra sendiherra og fleiri felld niður samkomulag um vistvæn opinber innkaup hefur verið undirritað viðamikilli aðgerðaáætlun um fjölgun starfa ýtt úr vör þúsundir ársverka við viðhalds og byggingarverkefni nýsköpunarverkefni umhverfisverkefni og svo framvegis nefnd sem heldur á hagsmunum ríkisins vegna endurreisnar bankanna skipuð og henni til aðstoðar ráðið alþjóðlegt ráðgjafarfyrirtæki samninganefnd um icesave skipuð til að gæta hagsmuna okkar í því máli og sú starfar nú af krafti samninganefnd um lán frá seðlabönkum grannríkja skipuð og hefur hún þegar unnið mikið starf þessir þrír síðustu þættir voru allir afvelta hjá fyrri ríkisstjórn byggðastofnun verður gerð starfhæf að nýju samið hefur verið við samtök fjármálafyrirtækja um að allir njóti sömu fyrirgreiðslu varðandi íbúðalán og íbúðalánasjóður býður tekið verður sérstaklega á þeim aðstæðum sem námsmenn standa frammi fyrir í sumar og svo framvegis ég læt hér staðar numið en fjölmargt í viðbót mætti nefna þetta hefur möo sannanlega verið afar starfsöm og samhent ríkisstjórn sem hefur þegar áorkað miklu í þágu fjölskyldna og heimila í landinu

auðvitað eru ótalin fjölmörg erfið verkefni sem þarf að sinna og tengjast bönkum sparisjóðum fjármálafyrirtækjum málefnum atvinnulausra undirbúningi undir fjárlagagerð og svo framvegis banka og efnahagshrunið nýfrjálshyggju og græðgisvæðingartímabilið í boði sjálfstæðisflokksins skilur ísland eftir í sárum þungar byrðar leggjast nú á ríkissjóð og fram undan er það erfiða verkefni að takast á við mikinn halla á ríkissjóði og ná þar endum saman því ber eða kannski bar að fagna að svo virtist sem allir flokkar og sjálfstæðisflokkurinn þar með talinn féllust á að þetta yrði að gera með blönduðum aðferðum blandaðri leið sparnaðar og ýtrasta aðhalds og tekjuöflunar ég hélt það að minnsta kosti þangað til í kvöld að yfirlýsing formanns sjálfstæðisflokksins frá því á föstudag um að sjálfstæðisflokkurinn útilokaði ekki tekjuöflun og ekki skattahækkanir sem lið í erum aðgerðum stæði en kannski var það dregið hér til baka í kvöld og virðist þá nýr formaður skipta um skoðun á því hvort skattahækkanir komi til greina eða ekki á víxl það skiptir hins vegar miklu máli hvaða aðferð sem notuð verður í þessum efnum hvernig það verður gert að velferðarkerfið verði varið eins og kostur er kjörin jöfnuð byrðunum dreift með félagslega réttlátum og sanngjörnum hætti og tekna aflað eftir því sem það er skynsamlegt þannig að þeir sem eru aflögufærir leggi af mörkum en hinum verði hlíft sem höllustum fæti standa verkefnið er vissulega ærið en ég veit og trúi því af sannfæringu að það er leysanlegt ég hef tekið þátt í því áður að taka til eftir íhaldið við höfum gert það bæði ég og forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir við sátum í ríkisstjórninni sem tók við keflinu nítján hundruð áttatíu og átta þegar ríkisstjórn undir forustu sjálfstæðisflokksins hrökklaðist frá völdum við höfum reynsluna við vitum hvað til þarf baráttan gegn atvinnuleysi hlýtur að verða algjört forgangsatriði störfum þarf hér að fjölga og verðmætasköpun að aukast með öllum tiltækum ráðum þetta ár og hið næsta verður vissulega erfitt en við erum líka gæfusöm íslendingar að eiga mikil tækifæri mikla möguleika ísland er þróað og vel uppbyggt land ríkt af auðlindum einu megum við síst af öllu tapa og það er trúnni á framtíðina hana þurfum við að varðveita það á ekki og það má ekki hvarfla að neinu okkar sem býður fram sína þjónustu sem fulltrúar þjóðarinnar að verkefnið fram undan er viðráðanlegt við þurfum að trúa á það vilja það og geta það að leysa það ef við trúum því ekki sjálf er varla von að aðrir geri það allra síst má unga kynslóðin hér í þessu góða landi missa trúna á möguleikana á íslandi hér skal áfram verða gott að búa gott að fæðast gott að alast upp gott að eldast og lifa lífinu til fulls góðir íslendingar við skulum gera þetta saman við munum fara í gegnum þetta